Já jsem přesvědčena o tom, že Evropský parlament by měl být také schopen dosáhnout kompromisu. Víme přece, že směrnice o vysílání pracovníků počítá s tím, že bude přijato opatření, aby řidiči i dopravci věděli, za jakých podmínek budou vysílat a budou provozovat svoji činnost. Již dnes jsme svědkem toho, že probíhá řada řízení pro porušení smluv, například proti Německu, proti Francii loi Macron a Komise s vyšetřováním těchto případů otálí z důvodu projednávání balíčku mobility.